Porozumienie w sprawie rynku gazowego nie wróży niczego dobrego przyszłości solidarności energetycznej, która wraz z Nord Streamem zostaje po raz drugi zakopana na dnie Bałtyku. Z całkiem dobrego projektu Komisji tak naprawdę została wydmuszka. Wszystko teraz będzie zależeć od dobrej woli regulatora niemieckiego i Komisji Europejskiej. Znając siłę niemieckiego lobbingu, który w pełni ukazał się w pracach nad tym projektem, nie wróży to niczego dobrego.

Podwójnie zły układ Niemiec z Francją, który z jednej strony pozbawił zębów projekt gazowy, z drugiej dał zielone światło na ograniczenie wolności w internecie, jest dowodem na lekceważenie unijnych standardów i dowodem na to, że partykularne interesy najsilniejszych państw członkowskich mają prymat nad wartościami